Ich glaube, wir machen heute ein gutes Gesetz. Es ist gut und richtig, dass wir uns um die Vermeidung des Inverkehrbringens von illegalem Holz auf dem europäischen Binnenmarkt kümmern. Aber es gilt natürlich bei diesem Gesetz das, was für alle Umweltgesetze gelten muss Man darf nicht nur das aufschreiben, was man sich wünscht, sondern muss auch immer schauen, ob das, was man aufschreibt und vorschreibt, am Ende praktikabel ist. Deswegen halte ich es für richtig, dass wir am Ende den Kompromiss gefunden haben, dass nur am ersten Punkt des Inverkehrbringens die Sorgfaltspflicht greifen muss, dass auch nur dort das Importverbot erlassen werden kann. Es wäre viel zu bürokratisch, in der gesamten Lieferkette innerhalb Europas Herkunftsnachweise zu erbringen. Das war ja am Anfang der Debatte mal auf dem Tisch. Ich denke, dass es hier nicht realistisch ist, dass man vom Holzlagerplatz über das Sägewerk bis zur Möbelfabrik immer wieder neue Rechnungen lagert und Nachweise erbringt. Da erzeugt man Bürokratie, die im Zweifel mehr Papier produziert und dadurch den legalen Holzeinschlag möglicherweise sogar noch beschleunigt. Deswegen müssen wir an der Stelle Maß halten und auf die Balance achten.

Ich halte nichts von dem Ansatz, von dem Satu Hassi gerade gesprochen hat, nämlich dass wir eine Nullrisiko Politik herbeiführen können. Das gilt nicht nur für den Holzeinschlag, das funktioniert nicht. Nullrisiko ist nicht machbar. Das erzeugt Bürokratie, und vor allem erzeugt es neue Risiken. Wir müssen darauf achten, dass die Gesetze ausgewogen und machbar bleiben. In diesem Sinn ist dieser Kompromiss gut.